Pane předsedající, já se domnívám, že Evropský parlament dnes musí vyslat jasný signál jako odpověď těm občanům, kteří žijí v nejistotě.

Říkáme, že přechodné období je možné, ale musí mu předcházet dohoda o všech zásadních otázkách a po tuto přechodnou dobu budou platit acquis communautaire Tedy Evropská unie dokazuje svoji akceschopnost a reakci na zásadní problémy, zatímco Spojené království nemá jasno. Myslím, že to je také jasný signál populistickým a separatistickým snahám v jiných členských státech. Na závěr chci říci, že brexit je pro mne zklamáním, o to více se musíme snažit, aby naše vztahy do budoucna byly co nejlepší, abychom dokázali spolupracovat, je to závazek vůči těm, kteří hlasovali proti brexitu.